Na druhej strane my, ktorí vody máme v tomto čase dostatok, ju často využívame neracionálne, znehodnocujeme ju, plytváme ňou. Zlé hospodárenie s vodou vo všetkých súvislostiach sa určite podieľa značnou mierou na klimatických zmenách. Ak už dokážeme regulovať emisie, priemyselnú výrobu či obrovské rieky, potom musíme nájsť spôsob aj pri ochrane vody a pôdy, aby sme zachytili dažďovú kvapku tam, kde spadne. Zhutnená pôda, nekontrolovaný nárast lesných ciest sú každoročne hlavnou príčinou prírodných katastrof v údoliach, keď spadnuté zrážky spôsobujú značné škody na majetku a životoch ľudí. Preto vyslovujem presvedčenie, že do budúcej koncepcie Komisie sa dostanú aj technické opatrenia na to, aby rekultiváciou zhutnenej pôdy dažďová voda ostala tam, kde spadla, postupne prenikala do pôdy, ku koreňom rastlín a prirodzene napĺňala pramene potokov, riek a studní.